Dostęp do podstawowych usług bankowych to w dzisiejszym świecie podstawa uczestnictwa w życiu społeczno gospodarczym. Jednakże, jak oszacował Bank Światowy, 58 milionów obywateli Unii Europejskiej nie posiada rachunku bądź napotyka trudności z jego otwarciem. Problem taki dotyczy również niestety osób podejmujących pracę w innym państwie członkowskim, a niedysponujących stałym adresem zamieszkania.

Część proponowanych zapisów odnosi się natomiast do spraw, które powinny pozostać w gestii ustawodawstwa bankowego poszczególnych krajów, przykładowo wymóg oferowania podstawowych usług płatniczych przez wszystkich dostawców oznaczałby konieczność opracowania takich produktów również przez przedsiębiorstwa, które nie są bankami, a zajmują się przekazami pieniężnymi.